Preto by naše dnešné rokovanie malo smerovať k tomu, aby sme deklarovali výrazný záujem pokročiť v týchto rokovaniach ako impulz pre pripravované stretnutie ministrov krajín Európskej únie a združenia Mercosur v čílskom Santiagu.